În aceste condiții, alături de o strategie a Uniunii Europene privind persoanele fără adăpost, consider că se impune o politică pe termen lung pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit de care beneficiază cetățenii europeni.